Señor Presidente, nosotras no vamos a discutir si las personas sin papeles, a quienes a muchos de ustedes les gusta llamar ilegales, merecen ser expulsadas o no. No vamos a discutir si merecen tener acceso a la sanidad o a las prestaciones sociales o no.

Nosotras nos negamos a que la situación administrativa de una persona condicione sus derechos y su libertad. Es más, negamos esta división entre personas legales e ilegales, porque ningún ser humano es ilegal.

Quieren legales, unos pocos —muy pocos— para trabajos altamente cualificados, en una visión muy utilitarista de la migración y quieren ilegales para que haya mano de obra barata, los esclavos del siglo XXI. Y quieren ilegales para la explotación sexual de las mujeres. En el Estado español, más del 85 de las víctimas de trata son mujeres que no tienen papeles. Nosotras no vamos a apoyar ninguna medida que no sea garante de una vida en dignidad para todas las personas migrantes.